Aș dori s o întreb pe doamna Foster dacă are în vedere totuși reducerea costurilor, dacă ne gândim în termeni sociali câte vieți sunt salvate prin implementarea sistemului eCall și, de asemenea, reducerea costurilor privind asigurările sociale pentru